Panie Przewodniczący! W ostatnim okresie w Iraku niemal codziennie dochodzi do różnego rodzaju aktów przemocy. Nie ma dnia bez informacji o strzelaninach, zamachach bombowych, samochodach pułapkach, atakach samobójczych i porwaniach. Liczby rannych i zabitych podawane są już w dziesiątkach tysiącach ofiar większość to przypadkowe ofiary. Cierpią bez wyjątku wszyscy tak dorośli, jak i dzieci. Zagrożenie dotyka również dziennikarzy i obserwatorów. To, z czym mamy do czynienia w Iraku, jest terroryzmem w najgorszej postaci, który od długiego czasu paraliżuje życie codzienne ludności cywilnej. Warto zatem zaapelować do władz Iraku i wszystkich stron tego konfliktu o powstrzymanie przemocy i rozpoczęcie rozmów pokojowych. Społeczność międzynarodowa nie może milczeć, ograniczając się tylko do suchych apeli.